Ja, hvala predsednik, saj samo mogoče v pojasnilo, mi smo predlagali amandma, s katerim bi ta zakon, če bi bil sprejet, in seveda če bi bil sprejet tudi amandma, se začel uporabljali, uporabljati šele, ko bi stopnja tveganja revščine v tej državi, dosegla šest celih šest odstotnih točk, kot je bilo razbrati iz mojega stališča, je to, pomeni, ko bi prepolovili revščino v tej državi, takrat ocenjujemo, da bi morda, lahko, se začeli pogovarjati o takšnih zakonih, kot je ta, ki ga danes imamo na mizi, seveda gre za simbolni amandma, amandma, s katerim smo skušali pustiti odprto možnost razprave, o tem zakonu, ne, ker noben od amandmajev, ki smo jih predlagali tudi na mandatno volilni komisiji, ni bil sprejet, v takšnem primeru bi danes poslušali samo stališča oziroma stališče, naše poslanske skupine in bi se ta, stvar po domače rečeno potavšala in, poniknila iz, iz dnevnega reda, zdaj tisto, kar je ključno, je to da, smo že na mandatno-volilni komisiji predlagali, izhod podpisnikom tega zakona, izhod iz te zagate, v kateri ste se znašli potem, teden kasneje, ko niste več mogli, vzdržati, pritiska javnosti, predlagali smo, da se spremeni prvi člen, ki briše prenehanje mandata, tako da bi ostal odprt in bi lahko se o njem še vedno pogovarjali, glasovanje na mandatno-volilni komisiji je bilo dva glasova za, šestnajst proti, dva glasova Levice, predlagali smo tudi, da se črta določbo o kilometrini, tudi tu ste imeli možnost, da se še takrat v v prvem branju, premislite, da odstopite od tega, nedopustnega predloga, ki seveda tudi pomeni odmik od sistema v javnem sektorju, na kar so opozorili v sindikatu gasilcev, tudi ta amandma je dobil dva glasova podpore in trinajst proti, predlagali smo tudi, da se, črta tisti odstavek o nadomestilu, se pravi, da bi, ureditev ostala takšna, kot trenutno velja, se pravi, da lahko poslanec dobi nadomestilo, plače šele po šestih mesecih opravljanja funkcije, ampak takrat ste tudi glede tega ocenili, da je, čisto v redu tako, kot je zapisano v predlogu zakona, se pravi, da lahko to nadomestilo poslanci prejemamo že po prvem dnevu opravljanja, funkcije, in to istočasno, ko, vlada predlaga, zaostritve na tem področju v zakonu urejanja trga dela, ki bo obravnavan na tej seji državnega zbora, kjer bodo morali ljudje kakšen mesec več delati, zato da bodo upravičeni do, nadomestila, zaradi brezposelnosti in ti amandmaji oziroma ta razprava, ki je v bistvu danes več ni, ta razprava, ki je bolj enosmerna, se mi zdi, ker ste se vsi s tem, ko niste prijavili časa, in tudi ne, stališč, zavili v molk, jaz upam, da ta molk pomenim tudi da bo na koncu danes zvečer, ko bomo o tem predlogu glasovali, da bo ta molk, tudi da bodo tudi glasovi proti zakonu, ne pa, da ni samo to neki, slepilni manever, ampak mislim, da se je jasno pokazalo, da je, na neki točki, ljudem dovolj, zdaj govora je bilo o tem, da je ZUJF prenehal, veljati skoraj za vse razen za, razen za poslance, ZUJF ni prenehal veljati, skoraj za vse, veliko določb ZUJF-a je še vedno v veljavi in so poslali, postale trajne, tako da mislim, da je popolnoma sledil tistemu znanemu receptu, da če želiš, da nekaj postane trajno, sprejmi to kot začasen ukrep, in po drugi strani tisto, kar je, posledica sprejetja ZUJF-a, in tistega, kar je kar so bili takratni zgrešeni protikrizni ukrepi, je to, da so, ljudje, govorimo navadnih državljanih, iz krize prišli, še bolj obubožani, še bolj revni, so pa tisti, ki so bili, že pred krizo premožni, iz te krize šli še premožnejši, in kot rečeno, o tem zelo dobro priča, pričajo podatki o stopnji revščine v naši državi, kjer je dvesto oseminšestdeset tisoč ljudi, ki živi pod pragom revščine in v takšnih trenutkih, ko imamo v bistvu eno ključnih, razvojnih prioritet, ki bi morala v enaindvajsetem stoletju, biti, družba, v kateri revščine praktično ne bi bilo, se vi spomnite in začnete razpravljati o tem, kako bi sebi, izboljšali oziroma zvišali nadomestilo za prevoz na delo, ne, in to ob plačah, kakršne so poslanske plače, in to je ta, aroganca oblasti, o kateri pravim, ki ne zmore pogledati onkraj svoje lastne, denarnice ali pa svojih, lastnih interesov in, tu je edino pravilno to, da je uspela javnost, da so uspeli, ljudje, da so uspeli sindikat in da so uspeli, Matjaž ne se razburjati. Hvala, predsednik. tako da upam, da bo takšnih primerov še več, ko bo dejansko javnost znala, povedati svoje nestrinjanje, izraziti svoje nestrinjanje in tudi na tak način s pritiskom doseči, da se kakšni ukrepi ne sprejemajo, zelo podobno situacijo smo soočeni ob ukinjanju dodatka za na delovno aktivnost, ki ga, forsira vlada Marjana Šarca, in ker je del koalicije trdno odločen, da bo ta, dodatek ukinil, tudi tu so pritiski, javnosti močni, ampak očitno še ne dovolj, pa da upajmo, da bo v teh nekaj dneh oziroma, do glasovanja v tem predlogu zakona tudi tu kakšen premik naprej, iz tega sledi, da, ocenjujemo, da je pač ta, razprava konzumirana, glede na to, da, je nesmiselno, da se pogovarjamo sami sabo, ker kot rečeno, nihče drug ne želi o tem razpravljati, je naš amandma dosegel svoj namen, se pravi, da se vsaj nekaj minut kljub vsemu, da tej, tej tematiki, tako da tudi napovedujem, da poslanska skupina Levica umika amandma k predlogu zakona.